Wszyscy oczywiście jesteśmy zwolennikami innowacyjności, zwłaszcza w kwestiach nauki, przemysłu i mówię to nie tylko jako polityk, ale również jako pracownik uniwersytetu, bo nim stałem się politykiem, byłem wykładowcą uniwersyteckim. Tyle tylko, że rzeczywiście parę razy padło to już na tej sali przegrywamy wyścig o ową innowacyjność z takimi państwami, jak Stany Zjednoczone czy państwa Dalekiego Wschodu. Stąd prośba o to, żeby tę naszą współpracę w ramach innowacyjności rozszerzać również o państwa nieeuropejskie.